Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. lepo pozdravljeni. Jaz bi se tudi rad, na začetku pač svojih, besed zahvalil gospe Nusdorferjevi za opravljeno delo, seveda, želim gospodu Svetini tudi veliko uspeha. Mislim, da je prejšnja varuhinja, imela z narodnostno skupnostjo zelo tesen odnos, velikokrat prihajala na teren in tudi ljudje so to cenili in seveda tudi gospodu Svetini pač v narodne skupnosti lahko obljubimo, da tudi aktivno sodelovali v teh postopkih, v kolikor bo seveda to potrebno. Varuhu človekovih pravic pa seveda ne zavidam, saj samo problematiko, ki smo jo danes v državnem zboru, je tako široka, pa verjamem, da je to samo delček tistega, ki ga verjetno dejansko čaka na terenu, in je seveda tudi zapisana v, teh poročilih. V prejšnjem mandatu je, gospa varuhinja dejansko prevzela nekatere funkcije državnih organov. Mislim, na to, da je velikokrat ugotavljala na velik razkorak med, zakonom de iure in de facto, kar tudi kaže na to, da določeni državni organi pač tiste funkcije kontrole ne izvajajo tako, kot bi jo morale oziroma je mogoče je sploh ne izvaja vse, vsaj ne iz vidika narodnostne skupnosti. Mislim tu predvsem na uporabo, jezika narodnosti, ki je seveda na narodnostno mešanem območju tudi uradni jezik. Pred kratkim smo dobili en dopis, v katerem je dejansko eden izmed sodnih organov dejansko celo zapisal, da zato, ker je, oseba sprožila postopek v madžarskem jeziku, zato postopek traja dlje časa, kar mislim, da ne bi smelo, da se to zgodi. Mislim, da je to zame vsaj nedopustno, saj s tem že nekako potem nakazuje na to, da se naj vsaj poslužujemo vsi, slovenskega jezika. pravic človekovih pravic bi lahko lahko zastavimo zelo široko. Mene, bom rekel, kot poslanca, ki je najbolj oddaljen trenutno iz Ljubljane, zelo moti ta centralizacija, ki v naši državi poteka oziroma ki obstaja, vsaj dejansko, ki se vozimo, če drugo ne, vsak dan ugotavljamo, da smo dejansko deprivilegirani napram, bom rekel, prebivalcem, ki živijo v Ljubljani ali v bližini Ljubljane. Velikokrat imam namreč sam občutek, da da imamo, da so nam mnoge pravice dejansko že s tem kratene, preveč je vse centralizirano in velikokrat res imam občutek, da je, bom rekel, ta severovzhodni del Pomurja dober dobro za to državo samo takrat, ko je ko je tja potrebno namestiti določene sporne, ekološko sporne investicije ali kaj podobnega. Torej mi bi želeli, da bo, da bi, bom rekel, ta zaostalost severovzhodne Slovenije, se zmanjšala napram zahodnemu delu Slovenije in tudi centralni Sloveniji. Že zaradi tega, ker mislim, da ravno ta, bom rekel, gospodarska zaostalost in socialna šibkost povzroča mnoge probleme tudi ravno s tega področja, ki o katerem danes se pogovarjamo. Veliko državnih institucij je dejansko iz dvojezičnega območja dejansko tudi v preteklih letih izginilo. Seveda so potem na enojezičnem območju sicer zagotovljena, uporaba madžarskega jezika, ampak vemo, da to ni isto. Veliko v teh ... V severovzhodni Sloveniji je tudi zelo veliko število ljudi, ki živijo dejansko pod pragom revščine. Torej, če ko ljudem govorimo o socialni državi in o družbeni, odgovornosti, potem menim, da je kar veliko ljudi, ki ki tega ne čutijo oziroma čutijo, da so dejansko zapostavljeni. Z vidika narodne skupnosti mislim, da moramo predvsem izpostaviti sovražni govor, ki se je v preteklih letih velikokrat pojavljal, pa ne samo pri posameznikih, ampak tudi v medijih, pa tudi bom rekel včasih s strani tudi določenih političnih strank oziroma politikov, tudi tu v državnem zboru. Včasih se meni tudi osebno poraja vprašanje in vloga, bom rekel, poslanca, pa tudi drugih predstavnikov Madžarske, pa verjamem, tudi italijanske narodne skupnosti, saj velikokrat, ko zagovarjamo dejansko svoja stališča, ki so nam z ustavo in, različnimi zakoni dana, smo že dejansko obdolženi nacionalizma ali česa podobnega. Če pa kakšen politik iz Italije ali iz Madžarske da kakšno izjavo, ki ki se v Sloveniji smatra za neprimerno, potem smo pač velikokrat tudi mi sami kot predstavniki italijanske in madžarske narodne, skupnosti tudi avtomatično ožigosani, kaj tudi mislim, da v enaindvajsetem stoletju ni prav in ni primerno. Glede medijskih, zakonodaj jaz zelo upam, da bo ta tudi nekoliko boljše oziroma boljše uredila vprašanje sovražnega govora, ker menim, da je sovražni govor eden izmed naših največjih problemov, ne samo naše narodne skupnosti, ampak nasploh, bom rekel, slovenske družbe. Sam bi podprl tudi sprejetje oziroma spremembo zakonodaje, ki bi dejansko omogočila, da se da te pripombe, ki jih, varuh tudi daje, da se to opravijo v dejansko sorazmerno kratkem času, ker drugače smo priča temu, da se določenih opazk nekako z z leta v leto povečujejo, državni organi pa na veliko teh stvari dejansko ne odreagirajo in potem smo nekako priča temi, kot da se cel postopek ne bi tako zaključil, kot bi si želeli želeli. In verjetno je tudi, delo samega varuha s tem, rekel, ni tako ovrednoteno, kot bi sicer moralo biti. Torej, jaz zelo upam, da bomo v bodoče imeli čim manj teh priporočil, pa ne zato, da bo imam prijav, ampak zato, da bomo dejansko naredili kakšne korake k temu, da bodo ranljive skupine narodnosti in druge ranljive skupine v Sloveniji, bom rekel, bolj slišane, bolj uslišane in da se bo, bom rekel, država za njih še bolj zavzela. Hvala lepa.